Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Als Österreicher waren wir durch die Rotschlammkatastrophe in Ungarn im Jahr 2010 indirekt betroffen. Die Sorgen in der Bevölkerung waren sehr groß, die Verunsicherung war sehr groß. Daher begrüße ich diese Intention Seveso III, auch wenn ich mich meinem Vorredner, Matthias Groote, anschließen kann, dass der Versuch der Verwässerung in einigen Mitgliedstaaten doch sehr groß war. Ich würde wirklich ersuchen, hier auf die Bevölkerung einzugehen. Wir brauchen diese Transparenz, wir brauchen die Information. Was wir vor allem brauchen, ist auch die finanzielle Absicherung. Es kann nicht sein, dass all diese Vorsorge und auch im Katastrophenfall die Kosten auf die Allgemeinheit überwälzt werden. Ich ersuche wirklich darum, dass wir Notfallpläne haben, die die Bevölkerung einbeziehen, dass wir Notfallpläne haben, die wirklich auf die Sorgen der Umgebung eingehen. Mein Schlusssatz soll sein Alles Leben ist Chemie, aber gefährliche Chemie gehört unter Kontrolle. Und Seveso III hätte die Möglichkeit geboten, hier noch etwas schärfer vorzugehen.